Il dato è quello del dibattito che abbiamo ascoltato e anche dei tanti proclami e delle tante indicazioni che sono emerse in questo dibattito. Esiste però un punto di partenza che viene ignorato, o addirittura esaltato ed enfatizzato il lavoro della Commissione Juncker. Ecco, questo è il primo punto di dissenso, sul quale noi esprimiamo un giudizio totalmente negativo, perché è una Commissione che in questi cinque anni ha avuto un'azione politica talmente lenta nel trovare le soluzioni che, quando qualche volta le ha trovate, è arrivata con i problemi totalmente e profondamente cambiati. Quindi dobbiamo ragionare anche sulla questione politica che ha determinato questo, una questione che torna a fasi alterne. Ieri una proposta di un documento da parte della Francia e della Germania torna allo schema precedente, cioè a quello della gestione della Commissione Juncker, cioè esattamente quella impostazione che ha portato questi risultati negativi. A questo si aggiunge una seconda questione, che è altrettanto importante rispetto a questo le differenze che hanno caratterizzato gli scontri politici nei giorni scorsi, nei mesi scorsi, anche tra Francia e Germania, e non su questioni di poco conto. Avere un approccio diverso, critico o polemico o alternativo alla NATO, signora Presidente, non è la stessa cosa, all'interno di queste istituzioni. Dobbiamo chiarirle queste posizioni. Noi su questo vogliamo, da parte della Commissione e della Presidente, una posizione di chiarezza. E poi ci sono i temi. Sicuramente il discorso della Presidente della Commissione, il programma è un programma che guarda avanti, un programma che punta a risolvere tutte le grandi questioni che ci sono sul tappeto, però dobbiamo essere anche realisti.

Il tema dell'abbattimento delle emissioni inseriamolo non in un ragionamento di estremismo ambientalista, ma cerchiamo di mettere in campo alcuni punti fermi.

E qual è la nostra domanda di politica industriale? Qual è il nostro obiettivo e la nostra risposta sul mondo del lavoro, sulle scelte che devono essere compiute in questa direzione?

Vogliamo fare tutto il green deal le politiche agricole, le politiche di coesione.

Quando affronteremo e come affronteremo il nodo del bilancio? Quali saranno le risposte che su questa questione verranno? Così come il grande tema del bilancio, con il rischio di inserire la deriva, ancora una volta, che punta a mettere in campo meccanismi di penalizzazione per alcuni paesi, come questo Parlamento ha già fatto in passato con l'articolo 7, trovando una risposta, proprio in quei paesi nei quali ha attivato questa procedura, da parte della gente, perché in quei paesi gli elettori hanno dato una risposta opposta all'azione della Commissione europea sostenuta da questo Parlamento. Allora su questi punti abbiamo bisogno di chiarezza, così come voglio toccare, in ultimo, il tema dell'immigrazione. Il suo richiamo, il suo riferimento all'evento drammatico dei 39 morti all'interno di un camion è un fatto che certamente fa riflettere.

Qual è la strategia sull'immigrazione? Qual è la politica? Quella di promettere maggiori risorse all'interno del bilancio per poter aumentare e sostenere la polizia di frontiera o quella di avere una strategia per dare una risposta vera e seria, nella quale responsabilizzare complessivamente tutto e porre e risolvere il problema in quei luoghi dai quali partono gli immigrati, e non certamente nella fase finale nella quale arrivano? Questi sono i nodi che noi poniamo. Il nostro gruppo ha una posizione differenziata, non faccio mistero a dirlo perché, come è noto, abbiamo un partito al nostro interno che esprime anche un Commissario. Detto questo, il nostro approccio sarà realista verificheremo sulle questioni che affronterete, punto per punto, l'azione e le cose dette e su questo daremo una nostra azione e un nostro contributo, laddove questo contributo sarà utile a migliorare. Laddove ci renderemo conto che emergerà una strategia distante da quelle che sono le nostre posizioni, saremo chiaramente su una posizione di opposizione.